Voorzitter, collega's, rapporteur Belder had het in zijn toelichting onder andere over de droom van Chinese burgers en hij gaf verschillende voorbeelden.

Het is ook een complex land met verschillende bevolkingsgroepen. En die realiteit zit dwars met de Chinese ambitie om altijd als eenheid naar buiten te treden.

Wederzijds respect zal alleen worden bereikt door een politiek correcte manier van optreden, onder de nieuwe Chinese leider Xi Jinping, mét respect voor de mensenrechten.